Signora Presidente, signor Vicepresidente, onorevoli colleghi, in un mondo sempre più digitalizzato e connesso la sicurezza informatica è oggi una vera e propria priorità politica. Con l'approvazione dell'atto europeo sulla cibersicurezza, l'Unione si dota di misure chiare e armonizzate per la prevenzione degli attacchi informatici che colpiscono la rete. Il rafforzamento delle capacità operative e di coordinamento di ENISA e la creazione di uno schema europeo di certificazione costituiscono il valore aggiunto di questo regolamento.

Ciò rappresenta comunque un considerevole passo avanti per aumentare la fiducia del mercato europeo dei beni e dei servizi connessi.